Je ne confonds pas l'Europe et l'Union européenne. Je pense que l'Europe est un continent, qui a inventé les nations, qui contient en son sein, peut être les plus belles et les plus vieilles nations du monde, mais qu'en tout cas, l'Union européenne, qui s'est construite depuis maintenant un peu plus de 30 ans, est en train de détruire les nations. Je me réjouis d'avoir vu le peuple britannique reprendre sa liberté, mais en tout cas, nous ne pouvons pas imaginer une coopération européenne sans la puissance britannique et je crois qu'il faudra quand même continuer à envisager des partenariats entre une nouvelle forme de construction européenne et la nation britannique.